Wydaje się, że to spore pieniądze. Oczywiście wymagamy, aby te pieniądze były dobrze użytkowane. Z drugiej strony w Mołdowie w tej chwili toczy się pewien mecz geopolityczny między nami, Zachodem, Unią, a Rosją. To też trzeba wziąć pod uwagę, że jest proeuropejski rząd i prorosyjski prezydent. Trzeba szczególnej dyplomacji i mądrości, aby wspierać siły proeuropejskie w tym kraju i aby pokazywać również społeczeństwu tego kraju to, w jakim stopniu ten kraj może stać się częścią rosyjskiej strefy wpływów ze wszystkimi tego konsekwencjami geopolitycznymi.